El jueves de la semana pasada vino a visitar a los diferentes grupos políticos una representación del Parlamento venezolano ocho representantes de la oposición venezolana, dos de ellos presidentes de la Asamblea —uno que lo fue y otro que lo es— de cuatro partidos políticos muy importantes que representan al 80

2015. Nos pidieron expresamente una declaración del Parlamento Europeo pidiendo la suspensión de las elecciones. Yo sé que es testimonial, pero ellos nos insistieron en que hiciéramos esa petición, y esa es la razón de que le hayamos convocado a usted urgentemente. Yo le agradezco su presencia, señora Mogherini.

Pues porque, como se ha dicho, la convocatoria electoral es ventajista no es igual, porque hay partidos políticos ilegalizados, porque hay líderes políticos que están inhabilitados, porque el sistema electoral no es justo, porque no hubo un acuerdo entre oposición y Gobierno. Por eso, el problema que tenemos ahora, señorías, es que podemos seguir reiterando nuestras condenas al régimen de Maduro, pero yo querría expresarles con un poco de equilibrio esa solidaridad con la petición de suspensión que yo comparto. Tenemos que pedir que aplacen las elecciones, porque van a crear una brecha mayor, un punto de inflexión más grave todavía de ruptura interna. Pero también quiero expresar en nombre del Grupo SD que pedimos al Gobierno y a la oposición que, si aplazan las elecciones, reanuden el diálogo que sea posible volver a encontrar un marco de acuerdo para una convocatoria electoral limpia y que, al mismo tiempo, sean capaces de encontrar un compromiso para sacar a los venezolanos de la crisis humanitaria en la que viven que se comprometan en la solución socioeconómica. Y que la Unión Europea ayude humanitariamente a Venezuela.